Eine umfassende Donaustrategie, welche alle betroffenen Regionen, ihre Menschen und Mitgliedstaaten zusammenbringt, ist ein großer Gewinn und birgt ein enormes Potenzial für eine nachhaltige Entwicklung für den gesamten Flussraum. Ökonomische und ökologische Aspekte können in eine vernünftige und zukunftsweisende Balance gebracht werden. Soziale Probleme können gemeinsam gelöst werden. Die biologische Vielfalt und die kulturelle Vielfalt des gesamten Flussraumes können in gemeinsamen Tourismusprojekten erfolgreich vermarktet werden. Das Wichtigste ist jedoch, dass eine solche Zusammenarbeit vor allen Dingen den zerstörerischen Fluten vorbeugt.

Deswegen ist es wichtig, dass die Regionen des Oberlaufes und die Regionen des Unterlaufes in der gemeinsamen Donaustrategie der Europäischen Union zusammenarbeiten und die Natürlichkeit des Flusses erhalten. Das heißt trotzdem Innovation und Fortschritt. Es ist nämlich möglich, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und sie nicht zu wiederholen.

In diesem Zusammenhang scheint es mir auch wichtig, dass das Europäische Parlament in seiner Entschließung den Vorschlag der Kommission an einer Stelle korrigiert Es gibt nämlich ähnlich wie im baltischen Raum bereits eine internationale Vereinbarung für die gemeinsame Flusszusammenarbeit, die sehr wesentlich ist, die ein Konsens ist und dafür gesorgt hat, dass eben in diesem Joint Statement ein umweltbewahrender Ausbau des Flusses möglich ist und trotzdem der Fluss als Transportweg für Schiffe möglich ist. Es ist sehr wichtig, dass die Kommission hier nicht darüber hinausgeht. Um das zu ermöglichen, brauchen wir unabhängige Experten und vor allen Dingen Transparenz.